Je pense tout particulièrement aux enfants qui subissent un traitement barbare de la part du régime syrien et de ses alliés. Nous sommes forcés de constater la paralysie totale de la communauté internationale face à ce drame humanitaire.

Aucune aide humanitaire digne de ce nom ne peut être apportée aux civils pris au piège dans la Ghouta en l'espace de cinq heures. Le régime syrien et ses protecteurs russe et iranien ne laissent qu'un seul choix aux populations partir ou mourir.

Dans une autre région sous les bombes?